Doamnă președintă, stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru votarea acestei rezoluții. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care ați susținut această rezoluție. Este un moment important pentru poporul meu. Este un moment important pentru istoria noastră și mă bucur foarte mult că am ajuns să dăm importanța necesară aici, din acest templu al democrației europene, evenimentelor majore din 1989 care au schimbat mersul continentului nostru. Vă mulțumesc mult și trebuie să arătăm aprecierea potrivită pentru toți oamenii care și au dat viața în Revoluția română din 1989, pentru a fi consecvenți cu mesajul de susținere a luptei pentru drepturile omului pe care Parlamentul European îl transmite. Vă mulțumesc încă o dată.